virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um skipan nefndar til að kanna starfsemi vist og meðferðarheimila fyrir börn frá allsherjarnefnd nefndin fjallaði um þetta mál á reglulegum fundum og fékk til sín fulltrúa frá forsætisráðuneyti og frá barnaverndarstofu í þessu frumvarpi er lagt til að sett verði á fót nefnd til kanna starfsemi vist og meðferðarheimila fyrir börn einnig er í frumvarpinu mælt fyrir um stöðu nefndarinnar og valdheimildir hennar en það er nauðsynlegt til þess að hún geti rannsakað mál með tilhlýðilegum hætti þetta frumvarp er til komið vegna nýlegrar umfjöllunar um rekstur vistheimilisins breiðavíkur á árunum nítján hundruð fimmtíu til nítján hundruð áttatíu en rétt þykir að kanna jafnframt hliðstæðar stofnanir og sérskóla sem börn dvöldu í nefndin bendir á að frumvarpið girðir ekki fyrir að rannsókn nefndarinnar taki til einkaheimila sem börn hafa verið vistuð á fyrir tilstuðlan opinberra aðila jafnframt telur nefndin mikilvægt að í nefndina verði skipaður að lágmarki einn aðili með sérþekkingu á sviði barnaverndarmála nefndin fagnar frumkvæði ríkisstjórnarinnar að því að hefja framangreinda rannsókn en bendir á að jafnframt er rétt að taka mið af þeim upplýsingum sem þegar eru komnar fram þannig að þær geti orðið stjórnvöldum að leiðarljósi við farsæla stjórn og eftirlit með barna og unglingameðferðarheimilum ég vil láta þess jafnframt getið hér að þetta mál fór ekki víða til umsagnar og nefndin hefur haft afar skamman tíma til að þess að vinna að málinu þar sem það er seint fram komið á þessu þingi en ég læt þess getið í þessari umræðu að mér hafa munnlega borist athugasemdir frá blaðamannafélaginu í tilefni af því að í frumvarpinu er gert ráð fyrir að upplýsingalög gildi ekki um málið en segi fyrir mitt leyti að það breytir ekki afstöðu minni til frumvarpsins nefndin leggur til að